Moich rodaków w kraju powinien zaskoczyć dzisiejszy głos pana Legutki, który mówi z sympatią o brexicie, podczas gdy jego własne ugrupowanie rządzące Polską uparcie zaprzecza, jakoby chciało polexitu, a na razie próbuje wyprowadzić Unię Europejską z Polski, co się nie uda. Lekcja brexitu powinna być zapamiętana również w Polsce, w każdym zakątku Europy.